Jest tam pięć dawnych republik radzieckich i jest też Mongolia, która formalnie nie była częścią Związku Radzieckiego. Jest to kraj, o który toczy się nie ma co ukrywać geopolityczna wojna.

Kiedyś goszczący w Brukseli przedstawiciel parlamentu jednego z tych krajów powiedział mi no cóż, jeden naród turecki i dwa państwa tureckie i właśnie jego.

Są też wpływy amerykańskie.